Zvláštní pozornost věnuje odstraňování překážek a snížení administrativní zátěže. A já jsem také ráda, že pan komisař dnes ve svém příspěvku zmínil problém diskriminace spotřebitelů na základě státní příslušnosti či místa bydliště, protože to se v praxi skutečně děje. I to je jedna z věcí, které podkopávají důvěru evropských občanů ve vnitřní trh. Avšak neméně důležitý, pokud hovoříme o vnitřním trhu, je jeho sociální rozměr, tedy to, jaký má dopad na konkrétní životy lidí, na kvalitu jejich života, ke které neodmyslitelně patří i důstojné pracovní podmínky těch, kteří vnitřní trh vytvářejí. Ať již se to týká sociální ochrany, bezpečnosti či ochrany zdraví při práci. V tom jsem zcela za jedno se svými kolegy, naší paní stínovou zpravodajkou Rapti i dalšími, kteří o tomto mluvili, a jsem ráda, že i s vámi, pane komisaři.